ko Bandelli, izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav, vas v razpravi bom samo dodatno obrazložil naše zadržke do tako imenovane primarne regulacije. Kot sem povedal že v stališču, je primarna regulacija trenutno splošna obveznost vseh proizvajalnih enot priključenih na stodeset-, dvestodvajset- ali štiristo- kilovoltno napetostni nivo, njeno zagotavljanje je brezplačno, zakon pa ne bi sistemsko urejal to storitev primarne regulacije, v resnici pa, kot sem rekel, jo z brisanjem enega oklepaja zgolj dela plačljivo, to bo pomenilo dvoje, po eni strani višjo omrežnino za odjemalce, po drugi strani višje dobičke za elektrarne in pri elektrarnah je naslednji problem, res je, da je za primarno regulacijo so najbolj, najbolj primerne termoelektrarne in hidroelektrarne, in res je, da bo levji delež tega končal v HSI-ju, se pravi v hidroelektrarnah, ampak, HSI pa pokriva, izgubo TEŠ šest, ki dela pač izgubo že ves čas, in zato bo tudi denar, ki ga bodo dodatno dobile hidroelektrarne in bo šel v njihove dobičke, na koncu skozi HSI prišel v TEŠ šest, se pravi, to je način kako pokrivati luknjo v Šoštanju, tukaj bom, postregel z malo, historiata. Direktive, ki se danes prenašajo, so bile že, so bile v poskusih energetskega zakona že dvakrat, prvi zakon je bil napisan energetski zakon decembra dva tisoč sedemnajst, tudi v tisti noveli se je, predlagalo plačljivo regulacijo, s katero bi se HSI-ju zagotovilo dober milijon evrov za pokrivanje, mislim, dober milijon dodatnih evrov, kjer je seveda bila, takoj kritika, da bo pač ta levji delež tega milijona končal v TEŠ-u šest. SMC takrat poskušala z amandmajem to še povečati, in sicer, spremenili naj bi to, da bi se prihodke od koncesij za rabo vode, ki jih plačujejo hidroelektrarne, ne bi več delili država in občine, ampak bi se v celoti, prenesle na lastnike elektrarn, spet iz tega naslova, razlog je bil, mislim, argument za ta, za to dopolnitev zakona je bil, da naj bi se s tem spodbujale investicije v obnovljive vire energije, ampak zaradi tega, kar sem prej povedal, bodo višji dobički hidroelektrarn na koncu skozi HSI pristali v TEŠ-u in to je bil tudi razlog, zakaj je ta sporni zakon takrat, na redni seji državnega zboru padel. Prejšnja vlada je po tem v začetku leta dva tisoč osemnajst vložila novo novelo energetskega zakona, ki je bila izčiščena teh spornih stvari, in je šlo dejansko samo za usklajevanje z evropsko zakonodajo in z odločbo ustavnega sodišča, kar poskušam, mislim, kar je kar naj bi bil razlog za sprejem tega zakona zdaj, takrat smo, takrat smo v Levici pripravili svojo novelo energetskega zakona, s katero smo poskušali omogočati virtualni net metering, to je tisto, kar sem prej opisoval, se pravi možnost skupnostnega investiranja v obnovljive vire energije, zdaj imaš lahko v bistvu pač na svojih lastni hiši sončne celice. Mi hočemo omogočiti, da je to na večstanovanjskih hišah ali pa, nekaj mislim, po zakonu zdaj lahko znotraj ene transformatorske enote odjemalci v to investirajo in se jim bo v zameno priznal neki odbitek pri računu za to je bil naš cilj, razlog pa je, da bi s tem spodbujali ljudi, da sami investirajo v obnovljive vire energije in s tem pomagajo državi pri prehajanju na zeleno energijo, ta naš predlog zakona je imel tako podporo strokovne kot laične javnosti in zato smo se s prejšnjo vlado dogovorili, da, gre naš predlog energetskega zakona z uredbo in virtualnem net meteringu in njihov predlog energetskega zakona z uskladitvijo z evropsko zakonodajo pa odločbo ustavnega sodišča v skupen predlog, torej v hibrid, problem pa je bil, da tisti zakon ni nikoli prišel, do zaključka, v državnem zboru, ker je prej padla vlada in je zmanjkalo časa. JKdaj. zdaj smo v bistvu pač, v tretji, v tretjem poskusu, kjer pa so se te sporne določbe vključno s primarno regulacijo spet vrinile notri, in tukaj je na mestu spet enaka kritika, kot je bila leta dva tisoč konec leta dva tisoč sedemnajst, torej da to ni nič drugega kot prikrit poskus pod krinko spodbujanja hidroenergije, zato da se v resnici skoz HSI ta denar pretaka za pokrivanje luknje v TEŠ-u šest, v drugi obravnavi, kot sem rekel, bomo vložili amandma, da se ti sporni deli črtajo, ker naša država bo morala začeti resno jemati podnebne spremembe, podnebno politiko in skladno s tem, ozelenitev slovenske energetike. Ključno je, da se neha dajati potuho ogljičnim sektorjem in da se začne na vse mogoče načine spodbujati investicije v zeleno energijo oziroma da se tudi mi kot državni zbor silimo energetiko in vlado, da to počnejo, recimo če se dotaknem samo druge sporne določbe, o kateri bo več povedal Boštjan Koražija, da se ne daje potuhe z možnostjo statističnega prenosa, ki ne pomeni nič drugega kot to, kar smo slišali v stališčih, torej ko bo država, zgrešila cilje, h katerim se je zavezala glede deleža obnovljive vire energije, se bo lahko z drugimi državami v Evropski uniji enostavno pač dogovorila o statističnem prenosu v našo, energetsko bilanco, to je dvakrat škodljivo, prvič je škodljivo zato, ker pač na ta način dajemo energetiki, potuho, po drugi strani pa je škodljivo zato, ker namesto da bi denar investirali v domačo obnovljive vire energije ga bomo, porabljali za kupovanje te zelene energije v tujini, to je pa druga zadeva, katero hočemo iz tega predloga črtati, bom pa še enkrat rekel, da zelo pozdravljamo, da je, pa na začetku ostal noter tisti naš predlog o virtualnem net meteringu, ki pa absolutno je, pozitiven korak naprej, prav tako, podpiramo uskladitev z evropskimi direktivami in z odločbo ustavnega sodišča, več pa v drugi obravnavi. Hvala. Hvala lepa, ...